Dix ans après, nous pouvons constater que des progrès ont été réalisés.

a constitué une étape significative. De plus, il existe actuellement plus de vingt plans nationaux de par le monde. Cependant, la situation demeure et la réalité montre que la protection des femmes dans les situations de conflit ainsi que leur participation aux processus de maintien de la paix et de reconstruction restent en deçà des engagements et des besoins sur le terrain. La violence contre les femmes et les filles dans les conflits, et en particulier les violences sexuelles, continuent à dévaster de nombreuses vies et ceci, dans une pleine impunité dans de trop nombreux cas.

Nous disposons aujourd'hui d'une politique solide de l'Union européenne sur les femmes, la paix et la sécurité, recouvrant tous les aspects des relations extérieures de l'Union, depuis la gestion des crises jusqu'à l'aide humanitaire et à la coopération au développement. Je voudrais citer ici quelques réalisations concrètes une des actions consiste en l'échange de bonnes pratiques. À cette fin, les experts des institutions de l'Union européenne et des États membres participent régulièrement à une task force. Ce processus a permis d'augmenter le nombre de programmes au niveau national. Dix États membres ont à présent un plan d'action national et deux autres sont en préparation. L'Union européenne dispose d'une série de programmes, qui répondent aux besoins des femmes et des filles dans les situations de conflit et d'après conflit, comme le financement des services médicaux pour les victimes de violences sexuelles.

L'Union européenne a commencé à utiliser un système permettant de faire le suivi des aspects de genre dans ces programmes de coopération au développement.

Nous sommes actuellement en train de finaliser un rapport tirant les leçons de l'intégration des questions de genre et de droits de l'homme dans la politique de sécurité et de défense commune. L'Union européenne travaille aussi étroitement avec la société civile pour favoriser la participation des femmes dans le domaine de la paix et de la sécurité. Pour 2011, nous prévoyons des projets spécifiques pour soutenir des réseaux de femmes dans des pays affectés par des crises, pour un budget estimé à 2 millions d'euros.

À la mi octobre, l'Union européenne et l'Union africaine ont organisé un séminaire pour la société civile à Addis Abeba, en vue de faire des recommandations pour des actions conjointes Union européenne Union africaine. Et en ce qui concerne les engagements renouvelés et mesurables, nous envisageons de développer, avant la fin de l'année, des éléments standards de formation en matière de genre droits de l'homme, droits de l'enfant qui seront utilisés pour la formation du personnel des missions de politique de sécurité et de défense commune, de développer pour 2013

2010. Le premier rapport est en cours de finalisation.

afin de sensibiliser et de formuler des recommandations.

L'Union européenne appelle donc maintenant à la mise en œuvre rapide et opérationnelle de ces indicateurs.